virðulegi forseti ég fagna því að skýrsla rannsóknarnefndar alþingis skuli hafa verið birt fyrir réttum sextán mánuðum var nefndinni falið að leita sannleikans um aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna tvö þúsund og átta og tengdra atburða skýrslan og sú yfirsýn sem hún miðlar mun hjálpa okkur sem þjóð til að vinna úr því áfalli sem hrun ofvaxinna banka hafði í för með sér það samhengi atburða ákvarðana og þróunar sem hún birtir mun veita okkur fótfestu til að standa þannig að endurreisninni að slík glórulaus áhætta með þjóðarbúið að veði verði ekki tekin aftur

leið áskorun um heiðarlegt uppgjör breyttar leikreglur í stjórnmálum og nýja og skýrari starfshætti í stjórnkerfinu ég vil nota tækifærið og þakka sérstaklega rannsóknarnefndinni og öllum þeim hópi fólks sem lagði nótt við dag til að ljúka þessu mikla verki ég tel að hér sé um að ræða fyrstu ítarlegu rannsóknarskýrsluna sem birt hefur verið um fjármála og bankakreppuna sem valdið hefur miklum búsifjum í okkar heimshluta skýrsluhöfundar hafa fengið víðtækar heimildir til rannsókna og fengið einstæða yfirsýn um bæði stjórnkerfið og fjármálaheiminn skýrslan er til sannindamerkis um að ísland tekur á vandamálum sínum en lætur ekki reka á reiðanum ég er sannfærð um að bæði alþingi og ríkisstjórn vilja af einlægni stuðla að nauðsynlegu uppgjöri og draga lærdóm af því sem úrskeiðis fór það eru mikilvæg skilaboð bæði inn á við og út á við nú er það alþingis og stjórnvalda að gaumgæfa efni skýrslunnar hvað sig varðar og átta sig vel á meginatriðum hennar kjarnaatriðunum í gagnrýninni sem fram kemur því sem varðar fjármálastofnanir og misgerðir einstaklinga sem þeim tengjast verður væntanlega vísað áfram til sérstaks saksóknara þjóðin hefur beðið þessarar skýrslu og eigum við það öll sameiginlegt að vilja fá svör við þeirri spurningu hvernig þetta gat gerst fólk er fullt réttmætrar reiði enda flestir orðið fyrir áföllum og tjóni heiðarlegt og sanngjarnt uppgjör er okkar sameiginlegt vilji rannsóknarskýrslan verður okkur vonandi það verkfæri sem við þurfum svo mjög á að halda til að geta beint orku samfélagsins af meira krafti að endurmati uppbyggingu og úrbótum til að fyrirbyggja að sagan endurtaki sig verðum við að axla þá ábyrgð og sýna þann kjark að horfast í augu við veruleikann og grafast fyrir um rætur hrunsins hér var gerð dýrkeypt samfélagstilraun þar sem græðgin var gerð að einu meginhreyfiafli þjóðfélagsins ljóst er af skýrslunni að pólitísk afskipti af einkavæðingu bankanna voru óheillaspor og að eigendur bankanna hugsuðu meira um eigin hag og sín krosseignartengsl en hagsmuni hluthafa viðskiptavina og lánardrottna sérstaklega eftir að fór að blása á móti íslendingar bjuggu um árabil við svokallað góðæri sem reyndist þegar að var gáð vera meira í ætt við óráðsíu í fjármálum

rannsóknarskýrslan lýsir því að stjórnkerfi okkar og eftirlitsstofnanir réðu ekki við það hlutverk sitt að verja almenning gegn hættunni af ofvöxnu fjármálakerfi afdrifarík mistök voru gerð þegar bankar landsins voru einkavæddir árið tvö þúsund og tvö í hendur reynslulítilla en áhættusækinna aðila bankarnir fengu síðan óáreittir að vaxa stjórnkerfinu yfir höfuð á sama tíma og kynnt var undir þenslu eignabólu og frekara ójafnvægi með ítrekuðum mistökum við hagstjórn og stjórn peningamála

verða ekki nýttir samfélaginu til framfara nema þeim séu settar skorður reynslan af hruninu sýnir að þeir geta ekki verið á sjálfstýringu heldur þarf þjóðfélagið lögin og eftirlitið með þeim að beina öflun markaðarins á uppbyggilegar brautir þau verða að vera undir faglegu óháðu eftirliti sem stöðvar misbeitingu þeirra ekkert er samfélaginu óhollara en samþjöppun valda og hagsmuna sem spannar viðskipti stjórnmál og stjórnsýslu hver þessara þátta hefur sínu hlutverki að gegna og verða að starfa hver á sínum faglegu forsendum stjórnmálamenn sem hafa fyrst og fremst skyldum að gegna við almannahagsmuni mega aldrei leggja fjöregg þjóðarinnar í kröfu sérhagsmuna og vænta þess að þar verði þeirra gætt án virks aðhalds og eftirlits

valda og hagsmuna í stjórnmálum viðskiptum og stjórnsýslu og oft ekki auðvelt að greina þar á milli ýmsir þar á meðal sú sem hér stendur vöruðu ítrekað við þessu meini og nú glímir þjóðin við afleiðingarnar af þessu verðum við að læra á okkur öllum hvílir nú sú skylda að búa svo um hnútana við endurreisnina að slíkt gerist ekki aftur á þessu sameiginlega skipbroti okkar hef ég áður sem forsætisráðherra beðið þjóðina afsökunar frá því að ný ríkisstjórn tók við í febrúar tvö þúsund og níu hefur markvisst verið unnið að endurbótum á lagaumhverfi og vinnubrögðum í gangverki samfélagsins hvort sem litið er til ráðuneyta

heild á vettvangi stjórnarráðsins hefur því þegar verið ekki á ýmsu sem rannsóknarskýrslan finnur að í skýrslunni kemur fram að mikið hafi skort á að unnið hafi verið að viðbúnaðarmálum á skipulegan hátt kveðið er fast að orði og sagt að vinnubrögð yfirvalda að viðlagsundirbúningi á ögurstundu hafi verið ótæk og í engu samræmi við það hvernig þjóðir með þróaða fjármálamarkaði og stjórnsýslu skipuleggja almennt starfshætti sína þetta eru stór orð sem okkur ber skylda til að taka alvarlega bregðast við og breyta vinnubrögðum við höfum þegar stigið mörg mikilvæg skref við höfum unnið að uppgjöri vegna hruns bankanna endurreisn fjármálastofnana og atvinnulífs nýskipan ráðuneyta og gagngerri uppstokkun á skipulagi og vinnubrögðum í stjórnsýslunni ég hef þegar aukið á reglufestuna í forsætisráðuneytinu ég hef komið á formlegum ráðherranefndum að danskri fyrirmynd sem fjalla meðal annars um efnahagsmál og ríkisfjármál á föstum fundum þar sem formleg gögn eru lögð fram og formlegar fundargerðir haldnar ég á von á tillögum nefndar sem mun meðal annars fjalla sérstaklega um kosti þess að ríkisstjórnin hér á landi verði fjölskipað stjórnvald eða vinni sem slík jafnhliða hefur verið hafist handa um löngu tímabærar umbætur í lýðræðismálum og á vinnulagi í stjórnkerfinu stóraukinn kraftur var settur í uppgjör framlag til rannsóknar sérstaks saksóknara var aukið samið við evu joly saksóknurum embættisins fjölgað um þrjá tugir einstaklinga ráðnir til starfa og víðtækum rannsóknum á vegum fjármálaeftirlits samkeppniseftirlits og skattyfirvalda hrundið af stað skipt hefur verið um stjórnendur eftirlitsstofnana uppstokkun stofnana ríkisins hafin og fyrir alþingi liggur tillaga um róttæka uppstokkun á löggjöf um fjármálamarkaði rannsóknarskýrslan er tvö þúsund þrjú hundruð síður í níu bindum auk fylgigagna sem birt eru á netinu hún mundi þykja ríflegt lesefni í heilli önn í háskóla það mun því taka tíma að melta efni hennar ég hef þegar haft forgöngu um skipun nefndar undir forustu doktor gunnars helga kristinssonar sem mun á næstu vikum fara ofan í saumana á skýrslunni með það sérstaka verkefni í huga að skoða þörf fyrir frekari stjórnsýslu og umbætur en þegar eru ráðgerðar að fengnum tillögum hennar höfum við svigrúm á alþingi til að ráðast tafarlaust í frekari breytingar strax á þessu vori eða í sumar

henni var falið með lögum að setja fram ábendingar um almennt andvaraleysi og vanrækslu eða mistök í starfi þessar ábendingar verður að taka alvarlega og alþingi hefur nú það hlutverk að bregðast við þeim ég treysti því að það verði gert fumlaust og af öryggi í þessu sambandi finnst mér sérstaklega virðingarvert að björgvin g sigurðsson hefur þegar brugðist við og tekið sína ákvörðun ég tel mikilvægt í ljósi umfangs þessara mála að öllum hlutaðeigandi verði nú gefið andrými til að íhuga sína stöðu skoða alla málavöxtu og taka ákvarðanir um framhaldið ég hvet til yfirvegunar og aðgátar í allra umfjöllun við höfum beðið í sextán mánuði eftir þessari skýrslu og nú skulum við síst af öllu hrapa að ákvörðunum á hitt vil ég benda að ríkisstjórnin hefur ekki hikað við að beita sér fyrir breytingu á lögum skipt um forustu í stofnunum og bæta brotalamir í kerfinu ef það hefur verið talið óhjákvæmilegt til að ná fram umbótum og sanngjarnri leiðréttingu því sem úrskeiðis hefur farið og ekki síður endurreist starfstraust í samfélaginu ég mun ekki skirrast við að beita mér fyrir því að tillögur rannsóknarnefndarinnar nái fram að ganga og mun fylgja ábendingum hennar eftir af festu minn flokkur samfylkingin átti aðild að ríkisstjórn þegar fjármálakerfið hrundi við höfðum gagnrýnt það um árabil hvernig að einkavæðingu bankanna var staðið og það ójafnvægi sem hagstjórn síðustu ára hafði valdið við trúðum hins vegar því almenna stöðumati sem fram kom hjá opinberum eftirlitsstofnunum og í hagspám að fjármálastöðugleika væri ekki ógnað og unnt væri að koma í veg fyrir brotlendingu í hagkerfinu eftir ofþenslu undangenginna ára samkvæmt rannsóknarskýrslunni hefur orðið að grípa til róttækra aðgerða þegar árið tvö þúsund og sex til að minnka fjármálakerfið draga úr áhættu sem það skapaði þjóðarbúinu og forða falli bankanna

sem stjórnmálaflokkur axlaði samfylkingin ábyrgð með því að rjúfa óvirka ríkisstjórn og taka höndum saman við þá sem vilja svara kröfum um óvirka endurreisn síðan sóttum við umboð til kjósenda til að leiða endurreisnarstarfið á nýjum forsendum þar sem gert er upp við stefnu og mistök liðinna ára og byggt á grundvelli gilda sem löngum hafa verið kennd við norrænt velferðarsamfélag það er hvorki létt verk né líklegt til skyndivinsælda að taka til og byggja upp eftir hrunið en því þarf að sinna af festu og úthaldi og íslendingar munu ná sér á strik að nýju fyrr en varir við skulum nýta vel þau kaflaskil sem orðin eru með birtingu rannsóknarskýrslunnar við skulum bregðast við niðurstöðum hennar og ábendingum af auðmýkt við skulum ganga hreint til verks knýja fram heiðarlegt uppgjör og gera það sem okkur ber að gera og það sem þarf að gera við skulum gera það heilt sem brotið er hreinsa það sem sýkt er og nýta skýrsluna sem lækningatæki í samfélaginu við þurfum að halda áfram veginn og setja samfélaginu ný og raunsæ markmið látum vinnu rannsóknarnefndarinnar ekki verða unna fyrir gýg höldum okkur við aðalatriði og kjarna máls og látum umræðu um skýrsluna leiða okkur til traustara